che grava su chi decide di acquistare, nell'ambito del mercato interno, un'auto in un altro paese dell'Unione per poi riportarla nel suo paese di origine. Questa operazione, che sembra semplicissima, nell'ambito del mercato interno e nell'era della mobilità, spesso si trasforma invece in una

I cittadini che acquistano un'auto usata in un altro paese non dovranno affrontare controlli tecnici aggiuntivi e problemi amministrativi. Chi lavora in un altro paese dell'Unione e utilizza un'auto registrata dal proprio datore di lavoro non dovrà più registrarla nel proprio paese d'origine. Anche le società di autonoleggio saranno in grado di trasferire le auto in un altro paese dell'Unione durante i periodi di alta stagione senza dover eseguire nuovamente la registrazione e questo permetterà di abbassare il prezzo del noleggio delle auto. I compiti delle autorità di registrazione saranno agevolati in quanto le informazioni saranno scambiate fra i diversi paesi attraverso un sistema elettronico, rendendo molto più facile riregistrare le automobili regolari, più difficile riregistrare i veicoli rubati. Purtroppo esiste un traffico enorme di auto rubate che vengono poi reimmatricolate. Abbiamo anche stimato che la proposta porterà ad una sostanziale semplificazione amministrativa, con un risparmio di circa un miliardo e mezzo di euro l'anno per le imprese, i cittadini e le autorità di registrazione. Signor Presidente, permettetemi di ringraziare il Parlamento, e in particolare l'onorevole Manders, per il lavoro svolto, tutti i relatori ombra e per lo sforzo dedicato a far approvare questa proposta prima della fine di questa legislatura.

Tuttavia, non posso non esprimere il mio rammarico rispetto al fatto che il Consiglio non sia stato pronto ad adottare questa importante proposta in prima lettura, nonostante gli sforzi e la flessibilità dimostrata proprio da questo Parlamento. A volte abbiamo l'impressione che le autorità degli Stati membri siano sempre pronte a criticare l'Europa e la Commissione, a chiederci di fare di più per ridurre gli oneri burocratici e semplificare la vita dei cittadini, poi quando bisogna passare dalle parole ai fatti e magari rinunciare ai proventi derivanti da doppi controlli, allora la situazione cambia e la fretta sparisce e la lotta contro la burocrazia si trasforma in una difesa